félagsform fyrirtækisins verkefnafjármögnun og undirbúningsvinnu vegna lagningar rafstrengs til evrópu eins og fram kemur er þetta fjórskipt þingsályktunartillaga og hún byggist á því að alþingi samþykki að fela ríkisstjórninni að skipa fimm manna nefnd sem geri úttekt á eftirfarandi þáttum ég ætla að fara hér fyrst í úthlutun virkjanaleyfa síðan í eignarhlut á landsvirkjun það er hvort það komi til greina að selja þrjátíu og fimm prósenta hlut þeirra til lífeyrissjóðanna síðan í verkefnafjármögnun hvernig standa eigi að henni og að lokum að skoða kosti og galla sæstrengs þetta byggir allt á því að við sem leggjum þetta fram sem eru auk mín sigmundur davíð gunnlaugsson gunnar bragi sveinsson siv friðleifsdóttir ásmundur einar daðason háttvirtir þingmenn við leggjum til að ríkisstjórnin skipi sem sagt fimm manna nefnd til þess að gera úttekt á þessum þáttum ef við förum til að mynda í fyrsta liðinn um úthlutun virkjanaleyfa þá býr ísland yfir miklum hreinum og endurnýjanlegum orkuauðlindum ætla má að arðsemi af nýtingu náttúrulegra auðlinda geti í fyrirsjáanlegri framtíð orðið mikil mikilvægt er að tryggja að almenningur á íslandi njóti umtalsverðs hluta af afrakstri þeirra og að nýting orkuauðlindanna stjórnist af heildarhagsmunum landsmanna í noregi sem lengi hefur verið í fararbroddi ríkja sem framleiða og selja orku virðist áberandi það samfélagssjónarmið að almenningur njóti mjög stórs hluta af þeim ábata sem til verður við nýtingu náttúrulegra orkuauðlinda varla verður öðru haldið fram en að þessi stefna norðmanna hafi reynst þeim vel og ábatinn sem almenningur nýtur sé mikill í um hundrað ár fylgdu norsk stjórnvöld þeirri opinberu lögbundnu stefnu að þó svo að einkaaðilum væri að ákveðnu marki heimilt að fjárfesta í raforkuvinnslu skyldu allar virkjanir í eigu einkaaðila í fyllingu tímans renna endurgjaldslaust til ríkisins hins vegar var nýlega með lögum lokað á nýfjárfestingar einkaaðila í greininni og var það gert í kjölfar þess að e e s dómstóllinn dæmdi fyrirkomulag norðmanna andstætt e e s rétti samkvæmt hinum nýju lagabreytingum sem samþykktar voru til að bregðast við dómnum geta einkafyrirtæki ekki aukið hlutdeild sína í raforkuframleiðslunni í noregi frá því sem nú er og einkaaðilar geta ekki fengið nein ný leyfi fyrir virkjunum sem eru stærri en tæp þrjú mega vöttum aftur á móti geta einkaaðilar fengið leyfi til að byggja minni virkjanir vegna hækkandi raforkuverðs hefur áhugi fyrir byggingu slíkra rafstöðva aukist mjög í noregi á síðustu árum og stefnir í að mikill fjöldi lítilla virkjana verði byggður í þessari þingsályktunartillögu er lagt til að sérstaklega verði skoðað hvort ekki sé ástæða til að íslendingar feti svipaða braut og norðmenn og hér verði við úthlutun virkjanaleyfa til raforkuframleiðslu sem byggist á nýtingu náttúruauðlinda jafnt á eignarlöndum sem þjóðlendum við það miðað að virkjanir stærri en fimm til tíu eða jafnvel fimmtán mega vöttum séu í eigu orkufyrirtækja sem eru í eign ríkis eða sveitarfélaga eða félaga í þeirra eigu að að minnsta kosti tveir þriðju hlutum nýtingarréttur á eignarlöndum verði metinn á sanngjarnan hátt og hvati verði skapaður fyrir landeigendur til að nýta orkukosti á sínu landi til að byggja smáar virkjanir þeim til hagsbóta það má nefna

þennan hluta þeir voru reyndar að tala um að það væru allt að fimm mega vöttum sem minni aðilar gæti fjárfesta og byggja en annars mundi ríkis stóri aðilinn koma þar inn og byggja upp þær virkjanir það er mikilvægt að skoða þennan lið og velta honum fyrir okkur tilgangurinn er auðvitað sá að tryggja það að afraksturinn fari til almennings í landinu afraksturinn af auðlindinni en jafnframt að hvetja til þess að nýta þessar minni virkjanir þó að menn séu að tala í noregi um þrjú til fimm mega vöttum finnst okkur sjálfsagt að skoða hvort fimm tíu eða jafnvel fimmtán mega vöttum væri eðlileg stærðargráða hér á landi og byggist það meðal annars á því að hér er víða jarðvarmi sem er í einkaeigu á einkalandi og ekki óeðlilegt að slíkir aðilar geti þá nýtt þá auðlind til að framleiða rafmagn varðandi b liðinn það er í sambandi við sölu á hlut í landsvirkjun er rétt að geta þess að ef tekið er mið af þeirri framtíðarsýn sem forsvarsmenn landsvirkjunar hafa kynnt á undanförnum missirum virðist ljóst að fyrirtækið muni á næstu árum ráðast í verulegar fjárfestingar í nýjum vatnsafls og jarðhitavirkjunum til að hrinda svo umfangsmiklum fjárfestingum í framkvæmd og í ljósi mikillar óvissu á erlendum lánamörkuðum bendir ýmislegt til þess að styrkja þyrfti eiginfjárgrunn landsvirkjunar með nýju eigin fé í noregi eru fyrirtæki í eigu hins opinbera með um níutíu prósent af allri raforkuframleiðslu og fer þetta hlutfall að óbreyttum lögum hækkandi á næstu árum norska fyrirtækið statkraft sem er langstærsti raforkuframleiðandi í noregi með um þrjátíu og fjögur prósent af heildarraforkuframleiðslunni er að fullu í eigu norska ríkisins í olíu og gasvinnslu er norska fyrirtækið statoil með á sínum snærum um áttatíu prósent af allri olíu og gasvinnslu á norska landgrunninu árið tvö þúsund og eitt ákváðu norsk stjórnvöld að skrá statoil á hlutabréfamarkað og er fyrirtækið nú bæði skráð á hlutabréfamarkaði í noregi og í new york norska ríkið er hins vegar áfram ráðandi aðili í félaginu og á sextíu og sjö prósent af hlutabréfum í því auk hagnaðar af rekstri statoil hefur norska ríkið gríðarlegar tekjur af skattlagningu fyrirtækja í olíu og gasvinnslu í noregi og má áætla að fyrirtæki í þessum geira greiði allt að sjötíu og átta prósent skatt beint eða óbeint af rekstrarhagnaði hagnaður af rekstri statoil og skatttekjur frá fyrirtækjum í olíu og gasvinnslunni í noregi hafa lagt grunninn á undanförnum áratugum að gríðarlegri sjóðsuppbyggingu svokallaðs statens pensjonsfond eins og við þekkjum í þessari þingsályktunartillögu er lagt til að skoðað verði hvort hagkvæmt sé fyrir ríkissjóð og landsmenn að gefa öflugum innlendum langtímafjárfestum eins og lífeyrissjóðunum kost á að koma inn í landsvirkjun til dæmis á næstu fimm árum sem eigendur að fyrirtækinu með eignarhlut sem væri samtals allt að þrjátíu prósent hins vegar verði með skýrum hætti kveðið á um í lögum að ríkið geti ekki selt stærri hlut en að framan greinir ljóst er að við núverandi aðstæður hafa lífeyrissjóðir landsmanna mjög takmarkaðan aðgang að góðum fjárfestingarkostum langtímafjárfesting í hlutabréfum fyrirtækis eins og landsvirkjunar ætti að falla mjög vel að fjárfestingarstefnu og hagsmunum lífeyrissjóðanna auk þess sem slíkt mundi styðja með mikilvægum hætti við uppbyggingu atvinnulífsins hér á landi og auknum útflutningstekjum jafnframt þyrfti að skoða vel á hvern hátt væri hægt að tryggja að sá eignarhlutur væri ekki framseljanlegur og gæti ekki gengið kaupum og sölum á almennum markaði það væri sem sagt langtímafjárfesting lífeyrissjóðanna og markmiðið væri að arðsemi af þeim væri nægilegt til að standa undir þeim kröfum sem lífeyrissjóðirnir gera til fjárfestinga þetta markast ekki síst af því að ekki er að finna í lögum skýra stoð fyrir því að eigendur sameignarfélags séu með takmarkaða ábyrgð á skuldbindingum þess en ábyrgð eigenda fyrirtækisins er nú mjög takmörkuð eins og kunnugt er ég hef takmarkaðan tíma til þess að fara í alla þessu miklu liði en ætla að nefna hérna aðeins um verkefnafjármögnunina þann þátt við þekkjum það að það hafa komið hér upp á undanförnum árum af og til hugmyndir um að hið opinbera og fyrirtæki í þess eigu svo sem landsvirkjun fjármagni einstakar framkvæmdir með svokallaðri verkefnafjármögnun það má líka benda á orkuveitu reykjavíkur og hverahlíð svo dæmi sé tekið í stuttu máli má útskýra hefðbundna verkefnafjármögnun þannig að hún felist í því að stofnað er sérstakt félag um viðkomandi framkvæmd sem fjármagna á eigendur félagsins leggja því til eigið fé en verkefnið er síðan fjármagnað með lánsfé lánveitendur fá veð í eignum félagsins þar með talið í viðkomandi verki og ef tekjur af verkefninu standa ekki undir arðgreiðslum af lánum vegna þess geta lánveitendur oftast tekið yfir stjórnun á viðkomandi fyrirtæki eða verkefni og eignarhald þess eftir gjaldþrot íslenska bankakerfisins á haustmánuðum tvö þúsund og átta hefur aukin umræða orðið um verkefnafjármögnun til dæmis hjá landsvirkjun og fjölmargir stjórnmálamenn lagt til að þessi leið verði farin við fjármögnun nýrra virkjanaframkvæmda og eins og ég nefndi áðan orkuveitu reykjavíkur og hverahlíð og fleiri þætti nokkuð virðist skorta á oft og tíðum að viðkomandi aðilar hafi kynnt sér hvaða kosti og ókosti slíkt fyrirkomulag hefur og hvaða afleiðingar slíkt kann að hafa í för með sér ef til dæmis viðkomandi framkvæmd gengur ekki fjárhagslega eins og ætlað var hér á landi hafa opinberir aðilar og fyrirtæki í opinberri eigu enga skýra stefnu eða almennar reglur um hvaða viðmiðanir eða heimildir þurfi að vera til staðar þegar ráðist er í verkefnafjármögnun einstakra verkefna í þessu sambandi þarf að skoða fjölmörg atriði svo sem hver eignarhlutur opinberra fyrirtækja á að vera í þeim félögum sem stofnuð eru í kringum verkefnafjármögnun

er að hefja þá umræðu strax hér er ég auðvitað að velta fyrir mér ef verkefni gengur ekki upp og verkefnið renni með einum eða öðrum hætti til þess sem fjármagnar þá þarf að vera búið að tryggja það að við séum ekki að tapa auðlindinni vatnsréttindunum eða öðru með þeim hætti að lokum vil ég nefna hérna um fjórða liðinn það er um sæstrenginn möguleikar á beinum útflutningi raforku frá íslandi hafa verið í umræðu hér á landi af og til undanfarna áratugi árið nítján hundruð níutíu og þrjú kom út á vegum iðnaðar og viðskiptaráðuneytisins skýrsla um þetta efni undir heitinu submarine cable from iceland export of electricity to europe með leyfi forseta þar sem meðal annars voru skoðaðir ýmsir efnahags og fjárhagsþættir slíkrar framkvæmdar á haustfundi landsvirkjunar nú í haust tvö þúsund og ellefu sagði framkvæmdastjóri markaðs og viðskiptaþróunarsviðs fyrirtækisins að sæstrengur væri hugsanlega stærsta viðskiptatækifæri landsvirkjunar jafnframt sagði hann að það sem gerði sæstrengsverkefnið sérstaklega áhugavert væri svokallað tuttugu tuttugu markmið evrópusambandsins í þessari þingsályktunartillögu er lagt til að kannað verði hvort ástæða sé til þess að ríkið hafi frumkvæði að því að marka skýra stefnu um hvernig best verði staðið að vinnu undirbúningi og hagkvæmnisathugun vegna lagningar rafmagnskapals frá íslandi til evrópu og með hvaða hætti eðlilegt er að helstu raforkufyrirtæki landsins komi að því undirbúningsstarfi hér er í öllu falli um svo umfangsmikið mál að ræða að stjórnvöld geta ekki látið það afskiptalaust kanna þarf til hlítar jákvæð sem neikvæð áhrif þess að selja orku úr landi í gegnum sæstreng meðal annars áhrif á rafmagnsverð til neytenda og áhrif á samkeppnishæfni til atvinnusköpunar hérlendis en einnig hærri tekjur raforkufyrirtækja og arð eða skattgreiðslur til ríkisins þar sem öll framangreind

sumar við vinnu sína og tillögugerð leggjum við til að nefndin hafi meðal annars hliðsjón af þeim lögum og því fyrirkomulagi sem er annars staðar á norðurlöndunum einkum í noregi og jafnvel víðar varðandi rekstrarfyrirkomulag landsvirkjunar hafi nefndin meðal annars hliðsjón af stöðu sambærilegra fyrirtækja annars staðar á norðurlöndum svo og þeim reglum og samningum sem ísland hefur undirgengist á alþjóðavettvangi í raforkumálum eftir því sem við á til dæmis hvað varðar eignarhald samkeppnisraforkufyrirtækja í opinberra eigu og samkeppni almennt það sem okkur finnst mikilvægast sem leggjum þetta fram hér er að það sé ríkisstjórnin sem skipi þessa fimm manna nefnd að þetta sé gert hér að frumkvæði alþingis og málið sé ekki eingöngu í höndum til að mynda landsvirkjunar að skoða kosti og galla sæstrengs heldur komi að því þá öll önnur raforkufyrirtæki landsins sem og aðrir aðilar sá sem hér stendur og getur sagt það sína persónulegu skoðun að ég efast mjög um að sú staða sé komin upp að það sé skynsamlegt að flytja orku um sæstreng til útlanda vegna þeirra neikvæðu áhrifa sem það hefði á verð til neytenda og lakari samkeppnisstöðu á íslandi í því sambandi er rétt að benda á að sérfræðingur hefur sagt mér og skotið á það lauslegri tölu að sá arður sem hefur runnið til neytenda í landinu heimila og fyrirtækja með þeim hætti að við höfum haft mjög lágt raforkuverð alveg frá nítján hundruð sjötíu frá búrfellsvirkjun að það gæti numið einhverjum tvö þúsund til tvö þúsund tvö hundruð milljörðum þessu tímabili sem arðurinn ef við hefðum þurft að kaupa orkuna til að mynda á dönskum raforkutaxta eða norskum eins og hann er í dag að þá er þetta uppsafnaður arður á þessu tímabili það má ekki gleyma því að sú stefna sem verið hefur að hafa lágt raforkuverð eins lágt og hægt er með engu að síður hæfilegri arðsemi landsvirkjunar og þeirra fyrirtækja sem í greininni hafa verið hefur nýst okkur mjög vel til að skapa góð lífsskilyrði og góða samkeppnisstöðu fyrir að skapa hér störf í landinu þess vegna þarf að skoða þetta ítarlega af hópi sem ekki er eingöngu

þann fyrsta hluta sem ég nefndi hérna í sambandi við úthlutun virkjanaleyfa voru það mjög áhugaverðir hlutir sem komu fram á þessari ráðstefnu sem háskólinn í reykjavík hélt í dag um virði vatnsréttinda og hvernig það hefur verið að breytast í þessu umhverfi sem norðmenn hafa skapað ég held að það væri mjög áhugavert að við mundum feta í þeirra fótspor í það minnsta að kanna það hvort það sé skynsamlegt að feta í þeirra fótspor kanna alla kosti og galla áður en við tökum ákvarðanir það liggja stórar ákvarðanir rétt fyrir framan okkur og við þurfum að undirbyggja þá vinnu sérstaklega vel og það teljum við að sé best gert með þessari þingsályktun og lýk máli mínu á því að leggja til að málinu verði vísað til viðeigandi nefndar til umfjöllunar